Die Debatte über die nachhaltige Bewirtschaftung des Stöckers ist natürlich auch ein willkommener Anlass, sich darüber zu unterhalten, wie die gemeinsame Fischereipolitik für die nächsten sieben, zehn, zwanzig Jahre in Europa aussehen soll. Dabei müssen wir feststellen, dass das, was bisher Praxis gewesen ist und mit den entsprechenden Durchführungsbestimmungen durch die Kommission und ihre Beamten untermauert wird, sich nicht in allen Bereichen bewährt hat.

Ich denke da an die relative Stabilität, damit man Klarheit darüber hat, wie Quoten aufgeteilt werden, dass wir keine Valutierbarkeit von Quoten, von TACS haben wollen, die dann bei Banken hinterlegt werden, wohl aber den Tausch der Quoten in den einzelnen Seegebieten. Da sind wir genau bei einer zentralen Frage, die sich damit befasst, wie wir mit unseren Ressourcen in den Meeren insgesamt umgehen, wenn wir über Rückwürfe reden, über discards Da müssen wir eine Lösung finden. Das Gleiche gilt auch dafür, wenn man sich darüber unterhält, wie Ressourcen spielerisch vergeben werden.

Wir sind ein Riesenimportmarkt, und deswegen ist es notwendig, dass wir auch gerade der Küstenfischerei und der handwerklichen Fischerei eine Zukunft geben, und das heißt schon, dass wir unserer Gemeinsamen Fischereipolitik auch Mittel einräumen sollten, mit denen man Jungfischer, Existenzgründer, die letztendlich eine Lizenz, ein Boot übernehmen wollen, finanziell fördert.

Moderne Fischerei Natürlich muss die Quote zu den Antriebsleistungen in einem vernünftigen Verhältnis stehen, und natürlich brauchen wir eine vernünftige Fischereiaufsicht.